ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingar á ýmsum lögum á þingskjali sjö hundruð og tvö vegna innleiðingar á tilskipun tvö þúsund og fimm tuttugu og níu e b um óréttmæta viðskiptahætti frumvarpið felur í sér innleiðingu á sextándu grein tilskipunarinnar breytingarnar voru teknar upp í e e s samninginn með ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer níutíu og tvö tvö þúsund og sex frá sjöunda júlí tvö þúsund og sex um breytingu á nítjánda viðauka við e e s samninginn um neytendavernd um er að ræða tæknilegar breytingar á tvennum lögum á sviði neytendaréttar vegna innleiðingar á tilskipun um óréttmæta viðskiptahætti

með innleiðingu á annarri málsgrein sextándu grein tilskipunarinnar sem hér um ræðir felst að breyta þarf lítillega fyrstu grein laga númer fimmtíu og sex tvö þúsund og sjö um samvinnu stjórnvalda á evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd en með þeim lögum var veitt lagagildi hér á landi reglugerð evrópuþingsins og ráðsins

um samvinnu milli innlendra yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd laga um neytendavernd og reglugerð um samvinnu um neytendavernd eftir samþykkt breytinga á lögunum mun viðauki við framangreinda reglugerð tvö þúsund og sex tvö þúsund og fjögur e b ekki lengur hafa lagagildi og yrði því ekki birtur sem fylgiskjal með framangreindum lögum númer fimmtíu og sex tvö þúsund og sjö innleiðing síðari breytinga á viðaukanum sem geymir upptalningu á ákveðnum e e s gerðum á sviði neytendamála yrði eftir breytinguna í formi reglugerða til þess að innleiða fyrstu málsgrein sextándu grein tilskipunarinnar þarf að breyta tilvísun til tilskipunar evrópuráðsins í fyrsta tl fyrstu grein laga númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og eitt um lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda nú er í fyrstu grein fyrstu tl vísað til tilskipunar ráðsins áttatíu og fjögur fjögur hundruð fimmtíu e b frá tíunda september nítján hundruð áttatíu og fjögur um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um villandi auglýsingar eftir samþykkt þessa lagafrumvarps verður hins vegar vísað til tilskipunar tvö þúsund og fimm tuttugu og níu e b frá ellefta maí tvö þúsund og fimm um óréttmæta viðskiptahætti gagnvart neytendum á innri markaðinum ákvæði um villandi auglýsingar eru innleidd í fimmta kafla laga númer fimmtíu og sjö tvö þúsund og fimm um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu með síðari breytingum og er nauðsynlegt að gera þessa breytingu þar sem tilskipun tvö þúsund og fimm tuttugu og níu e b um óréttmæta viðskiptahætti felur í sér breytingar á umræddum ákvæðum tilskipunar áttatíu og fjögur fjögur hundruð fimmtíu e b um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um villandi auglýsingar virðulegi forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur viðskiptanefndar til frekari umfjöllunar